fjögur virðulegi forseti ég mæli fyrir frumvarpi til laga um breytingu á lögum um nauðungarsölu númer níutíu nítján hundruð níutíu og eitt með frumvarpinu er lagt til að sýslumanni beri að ósk gerðarþola að fresta nauðungarsölu fasteignar um allt að þrjá mánuði að tilteknum skilyrðum uppfylltum með lögum númer tuttugu og þrjú tvö þúsund og níu um breytingu á lögum um nauðungarsölu var ákveðið að sýslumaður skyldi að ósk gerðarþola fresta öllum nauðungarsölum fasteigna fram yfir þrítugasta og fyrsta október tvö þúsund og níu var úrræðunum meðal annars ætlað að auka svigrúm einstaklinga í greiðsluerfiðleikum til að leita úrræða og til að endurskipuleggja fjármál sín og hugsanlega komast hjá því að eignir þeirra væru seldar nauðungarsölu með lögum númer hundrað og átta tvö þúsund og níu var fallið frá því að fresta öllum nauðungarsölum en þess í stað kveðið á um að sýslumanni bæri að verða við ósk gerðarþola um að fresta fram yfir tuttugasta og áttunda febrúar tvö þúsund og tíu töku ákvörðunar um framhald uppboðs þannig var gert ráð fyrir að nauðungarsölubeiðnir yrðu teknar fyrir og fyrri sala færi fram en frestað yrði að taka ákvörðun um hvenær síðari sala færi fram þannig færi lokasala fasteignar ekki fram fyrr en eftir tuttugustu og áttunda febrúar tvö þúsund og tíu ef gerðarþoli óskaði eftir fresti rétt er að rifja það upp að við undirbúning þessara lagabreytinga gerði ráðuneytið ekki ráð fyrir að um frekari frestun á nauðungarsölum yrði að ræða og var þess sérstaklega getið í greinargerð með frumvarpi því sem varð að fyrrgreindum lögum númer hundrað og átta tvö þúsund og níu aftur á móti tók allsherjarnefnd sérstaklega fram í nefndaráliti sínu við þinglega meðferð málsins að hún teldi ekki rétt að útiloka þann möguleika að fresturinn yrði lengdur heldur teldi nefndin eðlilegt að það mál yrði skoðað sérstaklega í ljósi reynslunnar og hvort nauðsyn krefði í frumvarpi því sem hér er lagt fram er lagt til að gerðarþoli geti áfram óskað eftir því við sýslumann að ákvörðun um síðari sölu fasteigna það er lokasölunni

vissulega kom til álita að framlengja frestinn ekki frekar í því sambandi verður þó ekki horft framhjá því að hundruð eigna eru nú í lokafresti vísbendingar eru um að ekki séu komin til framkvæmda af fullum þunga þau úrræði sem löggjafinn samþykkti síðastliðið haust um sértæka skuldaaðlögun og fleira samanber lög um aðgerðir í þágu einstaklinga heimila og fyrirtækja vegna banka og gjaldeyrishrunsins númer hundrað og sjö tvö þúsund og níu því má segja að sanngirnisrök mæli til þess að gefa einstaklingum frekara ráðrúm í þessum efnum einnig gefi þetta stjórnvöldum ráðrúm að huga betur að því að bæta réttarstöðu lánþega en þegar er hafin vinna við slíkar úrbætur og verða tillögur vonandi kynntar innan tveggja til þriggja vikna í þessu ljósi er lagt til að fresturinn verði framlengdur þó því hafi verið lýst yfir af hálfu íslenskra stjórnvalda við alþjóðagjaldeyrissjóðinn að svo yrði ekki kemur til álita hvort fresta eigi öllum lokasölum þar til ákveðnu tímamarki er náð sú leið er ekki valin í þessu frumvarpi heldur lagt til að hver og einn geti óskað eftir þriggja mánaða fresti í stað þess að fresta öllum málum fram yfir ákveðið tímamark verði ákvæði frumvarpsins samþykkt óbreytt munu nauðungarsölur þær sem koma til framkvæmda dreifast á sex mánaða tímabil sem hefst í byrjun júlí eins og áður hefur margoft komið fram hefur frestur á nauðungarsölu að beiðni gerðarþola verið talinn nauðsynlegur þó að einstaklingum gefist kostur á að leita tiltækra úrræða til að ná tökum á greiðsluvanda sínum á síðustu missirum hafa verið lögfest úrræði til aðstoðar einstaklingum greiðsluerfiðleikum eins og ég kom inn á hér áðan þykir rétt að frestur á nauðungarsölu verði enn á ný framlengdur að öllu þessu virtu svo skuldarar fái möguleika á að nýta sér þau úrræði sem í boði eru eins og áður er fresturinn ekki sjálfkrafa heldur verður gerðarþoli að óska eftir henni einnig þó svo eignin hafi áður verið í nauðungarsölufresti beiðni um frestun er unnt að leggja fram á tímabilinu frá gildistöku laganna fram til þrítugasta og fyrsta ágúst tvö þúsund og tíu

lögheimili og um sé að ræða húsnæði sem ætlað er til búsetu samkvæmt ákvörðunskipulags og byggingaryfirvalda virðulegi forseti ég hef nú reifað efni frumvarpsins og legg til að frumvarpinu verði að lokinni þessari umræðu vísað til háttvirtrar allsherjarnefndar og annarrar umræðu